Depuis trente ans, la plupart des régimes opposés au nouvel ordre mondial ont été renversés, soit par des interventions militaires extérieures, comme en Iraq ou en Libye, soit par des manœuvres de subversion intérieure, comme lors des révolutions de couleur. La déjà très paranoïaque Corée du Nord, qui bâillonne son peuple, l'endoctrine et le prive de toute liberté de pensée ou d'expression, en a conclu que seule l'arme nucléaire pouvait être dissuasive face aux États Unis, qui disposent, eux, de forces militaires colossales. L'attitude belliciste des pays de l'OTAN est la principale cause du développement du programme militaire coréen nucléaire. Pour assurer la sécurité du monde, commençons donc par dénoncer tout impérialisme, notamment celui qui s'exerce sous prétexte de démocratie. Rappelons enfin que ce n'est pas sous le coup de la force armée que l'Union soviétique s'est effondrée, mais bien sous le poids de son impéritie économique.